Señor Presidente, quisiera decir a todos que existe solo un tipo de terrorismo existe solo aquel terrorismo que destroza la vida de inocentes, no importa de donde venga. Las víctimas del terrorismo, a las que represento porque la organización terrorista ETA asesinó a mi hermano y a su mujer tienen un hilo conductor y, en nombre de ellas, quiero decir que este informe, con este título tan largo, podría haber sido una cosa ambiciosa y

Por lo tanto, pido un voto contrario a este informe.